hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um orkustofnun í frumvarpinu er lagt til að starfsemi vatnamælinga orkustofnunar en sú deild hefur verið rekin sem sjálfstæð eining innan stofnunarinnar færist undir íslenskar orkurannsóknir en vatnafarsrannsóknir hins opinbera verði áfram á ábyrgð orkustofnunar svo sem verið hefur hins vegar er lagt til að orkustofnun verði veittar heimildir til að krefjast gagna sem varða nýtingu á jarðrænum auðlindum orkuframleiðslu og orkunotkun til að sinna lögboðnu hlutverki sínu með lögum um orkustofnun og lögum um íslenskar orkurannsóknir var starfsemi rannsóknasviðs orkustofnunar skilin frá stofnuninni og stofnuð sérstök stofnun til að vinna að verkefnum og rannsóknum á sviði náttúrufars

í áliti nefndarinnar frá sextánda maí tvö þúsund og tvö var lögð áhersla á að hagsmunaárekstrar kynnu að koma upp innan stofnunarinnar milli þeirrar starfsemi sem lýtur að rannsóknum fyrir orkufyrirtæki og hins vegar stjórnsýsluhlutverksins en það var mjög var aukið með setningu raforkulaga þá var ákveðið var að skilja eingöngu rannsóknasvið orkustofnunar frá og flytja í sérstaka stofnun en halda vatnamælingum innan orkustofnunar um sinn á næstu missirum má búast við að orkustofnun verði falin fleiri stjórnsýslu og eftirlitsverkefni því þykir ástæða til að stíga til fulls það skref sem tekið var árið tvö þúsund og þrjú í átt til aðskilnaðar rannsókna og stjórnsýslu orkustofnunar í því skyni er í frumvarpinu gerð sú tillaga að vatnamælingar orkustofnunar færist til íslenskra orkurannsókna áður hefur verið kannað ítarlega hvort vatnafarsrannsóknum vatnamælinga orkustofnunar væri betur fyrir komið með öðrum hætti svo sem með samruna einingarinnar við aðrar stofnanir á sviði náttúrufarsrannsókna niðurstaðan er sú með hliðsjón af mörgum atriðum að tilfærsla til íslenskra orkurannsókna þjóni best þeim markmiðum sem að er stefnt eftir þennan samruna verður til öflug stofnun á sviði hagnýtra orkurannsókna en einnig í öðrum vatnafarsrannsóknum stofnun sem getur auk þess haslað sér völl á sviði ýmissa umhverfisrannsókna þá hefur það skipt máli að rekstrarfyrirkomulag íslenskra orkurannsókna og jafnframt núverandi vatnamælingaeiningar orkustofnunar er með þeim hætti að reksturinn er sjálfbær ekki er veitt fé á fjárlögum til þessarar starfsemi en orkustofnun gerir samninga um verkefni fyrir hönd ríkisins um viðkomandi orkurannsóknir fyrirkomulag þetta hefur reynst vel og mun ekki verða breyting á við þann samruna sem hér er lagður til til að ítreka að vatnafarsrannsóknir verði áfram á ábyrgð orkustofnunar eftir að vatnamælingar stofnunarinnar hafa verið fluttar til íslenskra orkurannsókna er lagt til að tekið verði sérstaklega fram að eitt hlutverka orkustofnunar verði að standa fyrir mælingum og rannsóknum á vatnafari landsins við undirbúning frumvarpsins hefur verið haft samráð við orkustofnunvatnamælingar orkustofnunar og íslenskar orkurannsóknir um efni frumvarpsins ríkir sátt meðal stofnananna og samþykkti stjórn íslenskra orkurannsókna það samhljóða gert er ráð fyrir að öllum starfsmönnum vatnamælinga orkustofnunar verði boðið starf hjá íslenskum orkurannsóknum eru því réttindi starfsmanna vatnamælinga orkustofnunar tryggð þrátt fyrir færslu milli stofnana hliðstætt ákvæði er í lögum um íslenskar orkurannsóknir vegna flutnings starfsmanna rannsóknasviðs orkustofnunar árið tvö þúsund og þrjú orkustofnun hefur samkvæmt annarri grein laga um stofnunina sem og öðrum lögum sem stofnunin starfar eftir það hlutverk að safna gögnum um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir nýtingu þeirra og orkubúskap landsmanna mikilvægt er að stofnunin hafi fyrir hönd íslenska ríkisins samfellt yfirlit upplýsinga um vatnafar og auðlindir landsins og geti aflað gagna og upplýsinga sem kann að vanta inn í þær upplýsingar sem fyrir eru á stofnuninni auk þess ber stofnuninni að safna ýmsum gögnum vegna þess eftirlits með framkvæmd leyfa sem henni hefur verið falið að annast stofnuninni hefur gengið misvel að afla þeirra gagna sem nauðsynleg eru til að sinna hlutverkum hennar meðal annars öflun þeirra upplýsinga sem þörf er á vegna nýrra laga um að skrá losun gróðurhúsalofttegunda númer hundrað og sjö tvö þúsund og sex en samkvæmt þeim ber orkustofnun að taka saman og skila upplýsingum um orkumál sem krafist er vegna bókhalds um losun gróðurhúsalofttegunda á síðustu misserum hefur gengið æ verr að afla þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar eru vegna undirbúnings orkuspáa orkuspárnefndar og samantektar um orkunotkun er það ekki síst vegna þess að ýmis fyrirtæki hafa orðið æ tregari til að láta slík gögn af hendi og orkustofnun hefur ekki haft úrræði til að krefjast gagnanna því eru gerðar tillögur um auknar heimildir stofnunarinnar og úrræði sem orkustofnun verður heimilt að grípa til ef nauðsynleg gögn eru ekki látin af hendi af hálfu þeirra aðila sem þau hafa

starfsemi vatnamælinga orkustofnunar og íslenskra orkurannsókna lýkur ferli sem hófst árið nítján hundruð níutíu og sjö þegar jarðhita vatnsorku og orkubúskapardeildir orkustofnunar voru lagðar niður en í staðinn var stofnuninni skipt í stjórnsýsluhluta og rannsóknahluta að vandlega athuguðu máli og eftir viðræður við aðrar stofnanir um sameiningu vatnamælinga við þær er það niðurstaðan að best sé að sameina vatnamælingar og íslenskar orkurannsóknir með þessum samruna verður til öflug stofnun á sviði hagnýtra orkurannsókna en einnig á sviði almennra vatnafarsrannsókna ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar og annarrar umræðu